Nous venons de parler de la politique européenne de voisinage. Dans les deux cas, un point commun le réalisme économique prévaut. Parce que la Chine est d'abord et avant tout, pour ceux et celles qui gouvernent l'Europe, un grand marché. Il ne faut donc pas contrarier les autorités chinoises car elles pourraient nous fermer leurs frontières. Et peu importe que la répression politique soit toujours la même, moi je n'ai pas oublié les victimes de la place Tian'anmen. Je n'oublie pas tous ceux qui croupissent en prison, dans des camps de travail, voire paient de leur vie leur combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Alors, oui, le système laogai est un terrible symbole de ce qui se passe en Chine.

Alors, Monsieur le Commissaire, ne vous cachez pas derrière des considérations techniques! Ne vous contentez plus de discourir avec le gouvernement chinois!

En matière de sécurité et de soi disant lutte contre le terrorisme, nous savons coopérer avec les États Unis, y compris au mépris des droits des citoyens européens.

Monsieur le Commissaire, quand l'Union européenne interdira t elle l'exportation des produits des camps laogai?